mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjú tvö þúsund og sex um ársreikninga með síðari breytingum frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi til nýrra laga um endurskoðendur en það frumvarp miðar að því að innleiða hér á landi áttunda félagatilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex fjörutíu og þrjú e b frá sautjándu maí tvö þúsund og sex um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga þær breytingar sem hér eru lagðar til eru nauðsynlegar til að tryggja lögleiðingu á framangreindri tilskipun og því þykir rétt að leggja fram frumvarpið nú samhliða frumvarpi til laga um endurskoðendur

með frumvarpinu er lagt til að tilteknir lögaðilar sem taldir eru mikilvægir frá sjónarhóli almannahagsmuna svokallaðar einingar tengdar almannahagsmunum skuli hafa starfandi endurskoðunarnefnd þar má meðal annars nefna félög sem eru með skráð verðbréf á skipulögðum verðbréfamarkaði vátryggingafélög og lífeyrissjóði með því að kveða á um skipun slíkrar nefndar er leitast við að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga viðkomandi lögaðila og óhæði endurskoðenda þeirra frumvarpið miðar að því að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu til samræmis við frumvarp til nýrra laga um endurskoðendur verði frumvarpið að lögum er áætlað að það muni ekki leiða af sér aukin kostnað fyrir ríkissjóð frú forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu